hæstvirtur forseti hæstvirtur samstarfsráðherra eygló harðardóttir hefur farið mjög vel yfir það sem þetta samstarf felur í sér en ég ætla samt að segja það að það er mikill heiður fyrir okkur að fá að vera með formennsku í norðurlandaráði og norrænu ráðherranefndinni þetta skiptir okkur miklu máli þessu fylgja líka fjármunir við fáum inn í okkar fjárhagsáætlun þrjú hundruð milljón krónur á árinu tvö þúsund og fjórtán til að sinna þeim verkefnum sem grein hefur verið gerð fyrir ég vil líka segja að norræna samstarfið samanstendur ekki bara af þessum fimm norrænu löndum sem okkur er svo gjarnt að tala um íslandi noregi danmörku finnlandi og svíþjóð heldur erum við líka með álandseyjar og grænland og færeyjar og sama þarna inni þetta er orðinn gríðarlega öflugur vettvangur og menningarlega séð er þarna mikil reynsla mikil þekking fjölbreytt og mismunandi það er hægt að vinna úr þeim hugmyndum sem þarna koma saman gríðarlega góða hluti í formennskutíð okkar verður haldið aukanorrænt þing í apríl og það verður á akureyri að þessu sinni ég heyrði á félögum okkar í þessu norræna samstarfi þegar við vorum á norðurlandaráðsþingi í síðustu viku að þeir voru mjög spenntir fyrir því að fá að fara eitthvað annað en bara til reykjavíkur ég held að þetta geti verið mikil upplifun fyrir þessa norrænu fulltrúa að sjá annað en höfuðborgarsvæðið það er mikil ánægja með þetta samstarf

hefur komið svolítið sterkt inn í þetta samstarf núna með íslandsdeild norðurlandaráðs og það er vel það er bara stuðningur við þetta starf hjá okkur og þau fylgdu okkur á þinginu og það var hægt að leita til þeirra með alla hluti sem við þurftum að fá úrlausn með ef á þurfti að halda ég vil kannski beina sjónum aðeins að mennta og menningarmálum norðurlandasamstarfsins vegna þess að ég sit sem fulltrúi íslands í mennta og menningarmálanefnd norðurlandaráðs og það er bara þannig að fyrir árið tvö þúsund og þrettán runnu fjörutíu og tvö komma tvö prósent af fjárlögum norðurlandasamstarfsins til mennta og menningarmála og rannsókna við erum að tala um það að það eru hundrað sjötíu og þrjár milljónir danskra króna sem fara til menningarstarfs á norðurlöndum og það eru tvö hundruð fjörutíu og þrjár milljónir danskra króna sem fóru til mennta og rannsókna þetta segir okkur hvað menntun og menning skipar stóran sess í þessu starfi

samstarfsráðherra eygló harðardóttir rakti áðan kom fram hverjar áherslur okkar eru varðandi mennta og menningarmál og er þá biophilian þar ofarlega á blaði og mjög merkilegt verkefni ég sé skólamanneskja segi að ég tel að þetta geti nýst okkur afskaplega vel með ungu fólki og við losnum úr viðjum hefðbundinnar kennslu og er full þörf á að taka inn nýbreytni það skemmir ekki að björk guðmundsdóttir hefur verið sá aðili sem kemur með þessar hugmyndir inn til okkar í samstarfi okkar í mennta og menningarmálanefnd er verið að vinna ýmsa hluti og á þessu þingi sem við vorum á um daginn voru samþykktar tillögur sem lúta að því og munu auðvitað koma af auknum krafti inn í formennskuárið hjá okkur þá var verið að samþykkja tillögur um að auka samstarf í mennta og menningarmálum með það í huga að við séum ekki að tvítaka eða margtaka rannsóknir í ýmsum greiningum sem er verið að gera í starfi í mennta og menningarmálum er verið að draga fram áherslur hvað varðar réttindi barna og unglinga og þar er inni tillaga um að það verði samnorrænan skóladag tillagan lýtur að því að hann verði fyrst tuttugasta nóvember tvö þúsund og fjórtán sem er þá tuttugu og fimm ára afmæli b barnadags sameinuðu þjóðanna

tillögur sem lúta að því að draga fram réttindi og möguleika á að börn sem koma úr brotnu umhverfi geti komist betur til manns ef skólinn heldur utan um þau að farsæl skólaganga geti orðið til þess að þau komist betur til manns síðan vil ég segja að það sem vakti náttúrlega mikla ánægju

barnabókmenntaverðlaun það sýnir í rauninni þann hug sem norðurlandasamstarfið ber til